Was die zweite Frage betrifft, war das nicht die Wiener Regierung, sondern das österreichische Parlament vor 30 Jahren, Kollege Szájer vor 30 Jahren!

Ich nehme das zur Kenntnis.